En algunas culturas, los hombres son propietarios de las mujeres y mantienen esa posición sobre tres pilares el uso de la fuerza, la posición dominante que ocupan en la sociedad y las supersticiones y los mitos. Por eso, prevenir la mutilación genital exige combatir con formación los argumentos con que los hombres justifican esta forma de violencia contra las mujeres.

Todas las mujeres del mundo deben aprender que la mutilación genital es inaceptable, por pura dignidad, y los hombres deben comprender que esta aberración difunde a gritos sus inseguridades y su miedo a fracasar. Por ello, debemos actuar, señor Comisario, de una manera más firme y contundente ante este fenómeno, de forma conjunta, estableciendo una regulación europea y continuando con las ayudas a la formación y la sensibilización para su erradicación.